Am să vorbesc despre principiu, spunându vă că Tratatul de la Lisabona dă șansa, juridic vorbind, acestei politici comune. Nu trebuie să ne mai îndoim de această șansă, dar trebuie să ne îndoim de capacitatea noastră de a pune în aplicare această șansă, pentru că nu este posibil, deși au trecut câțiva ani de când suntem sub puterea acestui tratat și de când vorbim despre mai multă Europă sau despre o Europă mai bine condusă, să nu dăm operaționalitate clauzelor la care ne am angajat. Lucrul acesta vulnerabilizează poziția Uniunii, care dorește să fie un actor relevant atât în materie de politică externă, cât și în materie de securitate globală. Dacă dorim mai multă Uniune, mai multă Europă, înseamnă că trebuie să dăm o șansă majoră politicii de securitate și de apărare comune, nu să judecăm lucrurile sectorial, așa cum, din păcate, s a întâmplat și astăzi.